Este Acuerdo, en su artículo 1, especifica que el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos constituye un elemento esencial. Sí, en el artículo 1. La libertad de prensa y de medios de comunicación constituye un pilar indispensable para una sociedad democrática, pluralista y abierta. El asesinato continuado de blogueros y editores, la puesta en marcha de políticas que coartan la libertad de expresión de los medios, la prohibición del lenguaje antiestatal o el cierre de medios sociales ―como Facebook, WhatsApp o Messenger― son claras señales de que la democracia en Bangladés se está deteriorando con demasiada celeridad. Llegados a este punto me gustaría lanzarles estas preguntas ¿Creemos que Bangladés está respetando el Acuerdo? ¿Creemos que tenemos que seguir manteniendo las mismas condiciones?